Dobrze, że dokonujemy corocznych ocen polityki konkurencji. Takie spojrzenie z perspektywy czasu jest bardzo pouczające. Skuteczne wykorzystanie instrumentu polityki konkurencji pozwoliło na poprawę stabilizacji gospodarczej oraz złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego dla firm i konsumentów.

Pamiętajmy, że monopol, tak prywatny, jak i państwowy ogranicza konkurencję. Warto podkreślić, że zmiany we wspólnej polityce rolnej wpłynęły na to, że dopłaty i wsparcie zewnętrzne nie ogranicza już konkurencyjności.